forseti ég vil þakka fyrir að tækifæri gefst til að eiga þessa umræðu um þau drög að eigendastefnu ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem nú hefur verið send alþingismönnum og unnið hefur verið að í fjármálaráðuneytinu að undanförnu í samstarfi við viðskiptaráðuneytið og fleiri aðila nú er það svo að í leiðbeiningum efnahags og framfarastofnunarinnar um stjórnarhætti fyrirtækja í eigu ríkisins sem voru gefnar út á árinu tvö þúsund og fimm er lögð á það mikil áhersla að ríkið móti sér eigendastefnu og skilgreini meginmarkmið þess með eignarhaldi í fyrirtækjum og skilgreini hlutverk ríkisins varðandi stjórnun þeirra og aðra þætti þetta er að sjálfsögðu til þess að tryggja að ríkið ekkert síður en aðrir komi fram sem upplýstur og virkur eigandi og til að tryggja faglega og skilvirka stjórnun þessara fyrirtækja þó í eigu ríkisins séu að hluta eða öllu leyti

eða skýrslu sem var gefin út samhliða þessum leiðbeiningum er jafnframt á það bent að flest lönd hafa á undanförnum árum mótað slíka stefnu um skipulag eigendahlutverk sitt um að aðskilja umsýslu eignarhlut í fyrirtækjum frá öðrum þáttum halda eigninni sjálfstæðri og aðskildri og svo um reglusetningu varðandi þá markaði sem fyrirtækin starfa á um opinbert eftirlit og þar fram eftir götunum því miður er það svo að hér á íslandi hefur ríkið aldrei mótað slíka heildstæða stefnu hvorki hvað varðar einstaka tegund fyrirtækja sem þó hefði getað verið ærin ástæða til á umliðnum árum tökum sem dæmi orkufyrirtæki sem hafa verið í eigu ríkisins að stærstum hluta og eru enn eða þá fjármálafyrirtæki eða fyrirtæki almennt sem varanlega eða tímabundið eru í eigu ríkisins þessum drögum að eigendastefnu sem hér eru nú rædd er ætlað að skýra aðkomu ríkisins sérstaklega sem eiganda að fjármálafyrirtækjum það er fjallað um markmið ríkisins með eignarhaldi í fjármálafyrirtækjum eða hvernig það er til komið hvernig skipulagi eigendahlutverksins skuli háttað það eru tilgreindar ákveðnar meginreglur sem ríkið setji sér sem eiganda og settar fram ákveðnar kröfur og viðmið varðandi aðkomu ríkisins að þessum rekstri þessi eigendastefna er almenns eðlis

og í því sambandi er lögð höfuðáhersla á það að ríkið fari að sjálfsögðu að þeim leikreglum sem gilda almennt á markaði þannig mun ríkið til dæmis miða aðkomu sína að rekstri fjármálafyrirtækja sem eiganda í samræmi við félagsform þeirra fyrirtækja sem það á eignarhlut í líkt og aðrir eigendur fyrirtækja og markaða að sjálfsögðu gera það skiptir máli hvort um er að ræða

svo dæmi sé tekið eða fjármálafyrirtæki af öðrum toga það er jafnframt hnykkt á því í þessari stefnu að stjórnir fjármálafyrirtækjanna algerlega óháð því að ríkið sé eigandi eigi að bera ábyrgð á rekstri og slík ábyrgð verði ekki frá þeim ekki þrátt fyrir að ríkið skipi eigendahlutverki sínu til dæmis með þeim hætti að setja á fót bankasýslu ríkisins allir eigendur fyrirtækja hafa tiltekin markmið og áherslur með eignarhaldi sínu og ríki er þar engin undantekning en þau geta að sjálfsögðu verið mismunandi eftir því háttvirtur er eigandinn er í einhverjum mæli sem eigandi í fjármálafyrirtækjum þarf ríkið að hafa mótað afstöðu til þess hvernig æskilegt sé að starfsemi þeirra sé háttað á sama tíma þarf að tryggja að afskipti eigandans að fjármálafyrirtækjum séu skipuleg gagnsæ og hafin yfir vafa og sett fram með faglegum og málefnalegum hætti með eigendastefnu ríkisins er ríkið þannig að gera ljósar áherslur sínar sem eigandi í fjármálafyrirtækjum gagnvart stjórnarmönnum sem sitja fyrir hönd ríkisins í fyrirtækjunum gagnvart öðrum eigendum og ekki síst gagnvart almenningi stjórnarmönnum ríkisins er þar með ljóst hvað ríkið stendur fyrir sem eigandi og bera ábyrgð á því að koma þeim sjónarmiðum á framfæri í þeim stjórnum sem þeir sitja þó vissulega séu stjórnarmenn bundnir fyrst og fremst af sannfæringu sinni og eigi að hugsa um hag fyrirtækisins telur ríkið að þessir þættir fari saman það er hagur þess sem eiganda í fyrirtækjunum og velferð fyrirtækjanna sjálfra eigendastefnan á þannig við hvort sem ríkið á fyrirtæki að fullu á í þeim meiri hluta eða heldur einungis á litlum minni hluta eigendastefnan var eins og áður sagði unnin í fjármálaráðuneytinu í samráði við viðskiptaráðuneytið þar var stuðst við áðurnefndar leiðbeiningar frá o e c d og það var stuðst við eigendastefnu nokkurra landa sem mótuð hefur verið einkum noregs og svíþjóðar en þar hefur með mjög metnaðarfullum hætti verið unnið stefnumótandi starf af þessu tagi það var einnig stuðst við nýlegar leiðbeiningar um stjórnunarhætti fyrirtækja og bestu venjur í þeim efnum sem nú liggja fyrir meðal annars það sem hér hefur verið gefið út af kauphöllinni viðskiptaráði ég samtökum atvinnulífsins þá var einnig haft um þetta samráð við sérstakan starfshóp sem hefur umsjón með endurreisn fjármálakerfisins það er ætlunin að þessi eigendastefna sem nú er verið að kynna í drögum verði fyrirmynd að almennri eigendastefnu ríkisins sem unnin verði á næstu mánuðum og taki þá til allra þeirra félaga og fyrirtækja sem ríkið á hlut í stefnan sem háttvirtir þingmenn hafa á sínum borðum skiptist í fjóra meginþætti í fyrsta hluta er fjallað um markmið ríkisins með eignarhaldi í fjármálafyrirtækjum og þar eru sett fram þrjú meginmarkmið og fjögur undirmarkmið meginmarkmiðin eru fyrstu að stuðla að uppbyggingu heilbrigðs og öflugs fjármálakerfis sem þjónar hagsmunum íslensks samfélags annars að byggja upp traust og trúverðugleika á íslenskum fjármálamarkaði að rekstur og stjórnun fjármálafyrirtækja sé hafinn yfir vafa og leiðbeiningar og reglur sem unnið er eftir séu skýrar og aðgengilegar þriðja lögð er á það áhersla að ríkið hafi eðlilegan arð af því fé sem það leggur til íslenskra fjármálafyrirtækja það er þó rétt að vekja sérstaklega athygli á því í því sambandi samanber tölulið þrjú í kafla eins að meginmarkmið ríkisins er að sjálfsögðu ekki bara það að hámarka arð af rekstri fyrirtækjanna sem slíkra mikilvægasti ávinningur samfélagsins og þar með réttlæting aðkomu ríkisins að þessu er að sjálfsögðu fólgin í skilvirkri þjónustu bankakerfisins og þeim hlut sem því er ætlað að inna af hendi í endurreisn efnahags og atvinnulífs á íslandi það verður hinn raunverulegi arður sem miklu meira máli skiptir heldur en hitt þó að ríkið með eðlilegum hætti verði að ætla sínum rekstri að þessu leyti að skila

síðan er fjallað um þetta nánar hvað varðar markmiðin í tölusettum undirmarkmiðum sem ég tímans vegna hleyp yfir í öðrum hluta stefnunnar er gerð grein fyrir skipulagi eigendahlutverksins þar hefur verið mörkuð sú stefna að eignarhlutir og þar með eigendahlutverk ríkisins gagnvart hlutafélögum og almennt eigum ríkisins þar sem það er í meiri hluta sé hjá einu ráðuneyti það er fjármálaráðuneytinu þannig hefur því ekki verið fyrir komið hjá okkur fram að þessu þannig eru opinber hlutafélög nú dreifð á stjórnarráðið en leiðbeiningar og ráð og sömuleiðis fyrirkomulag þessara mála hjá flestum ríkjum er það að hið eiginlega eigendahlutverk ríkisins sé haldið á einum stað og þar se um samræmda framkvæmd að ræða með þessu er hægt að draga skýrar línur milli hlutverks ríkisins sem eigenda annars vegar og annarra hlutverka þess eftirlits og stjórnsýsluþáttanna og svo framvegis þessar breytingar eiga að taka gildi samhliða breytingum á lögum um stjórnarráð íslands sem nú eru til meðferðar á alþingi hvað fyrirkomulagið varðar á þessu sviði er til umfjöllunar sömuleiðis frumvarp til laga um bankasýslu ríkinu þar verður til sú eining sem fari tímabundið með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem stefnir í að verða umtalsvert að minnsta kosti á einhverju árabili væntanlega að halda hundrað prósent eignarhlut í langstærsta banka þjóðarinnar eiga umtalsverða eignarhluti eða stofnfjárhluti eða stofnfjárhluti í sparisjóðum og eiga minni háttar hluti ef ekki að fullu eignarhald í kaupþingi og íslandsbanka það skýrist á næstu vikum hvernig til tekst í þeim efnum í stefnunni er sömuleiðis fjallað rækilega um þátt hvers og eins í þessum efnum það er ríkisins sem eiganda alþingis sem löggjafar og eftirlitsaðila fjármálaráðuneytisins sjálfs og þá bankasýslunnar sem eignarhaldarans í þriðja hluta stefnunnar eru settar aðra meginreglur sem ríkið vill halda í heiðri sem eiganda í fjármálafyrirtækjum þar er komið inn á til dæmis starfsmannastefnu samskipti upplýsingagjöf og margt fleira í fjögur og síðasta lagi eru settar fram á grundvelli markmiða ríkisins með eignarhaldi í fjármálafyrirtækjunum og meginreglna þess sem eiganda þær helstu kröfur og viðmið varðandi starfsemi þeirra sem ríkið vill leggja áherslu á stjórnarmenn og aðrir sem koma með einhverjum hætti að stjórn eða rekstri þessara fyrirtækja fyrir hönd ríkisins skulu í störfum sínum vinna að því að þeim sé framfylgt þessum kafla er skipt upp í sjö tölusetta liði sem tíminn leyfir ekki að fara yfir en þeir eru fyrstu um samskipti ríkisins og fjármálafyrirtækja sem það á eignarhlut í öðrum um stefnumörkun og vinnulag þriðji um starfshætti bankaráða og stjórna fjórði um upplýsingagjöf ríkisins og fjármálafyrirtækjanna fimmta um eftirlit sjöttu um launakjör þar sem lögð er áhersla á hófsemi í launakjörum sjöunda

fram hafið frú forseti ég held að það sé mjög æskilegt að við náum að eiga svolitlar umræður um þetta mál og ég fagna því sömuleiðis væri gott ef háttvirtur viðskiptanefnd þrátt fyrir annir og sumartíma gæti séð sér fært að fjalla um málið áður en drög þessi verða endanlega gefin út sem mótuð stefna sem áríðandi er að verði gert sem fyrst meðal annars vegna þeirra breytinga sem nú standa yfir og þess sem í vændum er í fjármálafyrirtækjunum þá held ég að það sé mjög æskilegt að ekki síðar en samhliða því að bankarnir verða loks endanlega fjármagnaðar og leggja af stað út í lífið sem fullburða stofnanir þá liggi áherslur ríkisins fyrir að þessu leyti vonandi eru hægt að ljúka þessari vinnu á næstu vikum og allar góðar ábendingar hér um eru að sjálfsögðu